Právo volit je přeci jedním ze základních občanských práv a občané téhož státu by si měli být ve svých právech rovni. Pokud stát občanům v některých situacích neodůvodněně odepírá volební právo, fakticky tím vytváří druhořadé občanství.

To přece ještě neznamená, že mu je osud jeho země lhostejný a že by neměl mít právo se vyjadřovat k jeho záležitostem. Členské státy by proto měly více dbát na doporučení Komise z roku 2014 a umožnit účast v národních volbách alespoň těm občanům žijícím v zahraničí, kteří o to požádají. V institucích Evropské unie bychom se však měli zabývat především evropskými volbami. Za nešťastné považuji to, že některé členské země a Česká republika mezi ně patří neumožňují v evropských volbách svým občanům žijícím v zahraničí volit své národní kandidáty.

V evropských volbách by totiž tento zákon vůbec poprvé umožnil českým občanům volit české kandidáty ze zahraničí. Považuji to za fér z hlediska rovného zacházení s občany žijícími v zahraničí. A věřím tomu, že by se tím i zvýšila volební účast. V návaznosti na tuto novou možnost vznikne samozřejmě i potřeba zamezit dvojímu uplatnění volebního práva. Věřím ale, že nám v tom pomůže dobrá spolupráce a výměna zkušeností s ostatními členskými státy stejně jako nedávno schválená novela volebního kodexu.